virðulegi forseti þessar þingkosningar sem nú eru fram undan boða endalok ákveðins skeiðs í stjórnmálasögu landsins sem afmarkaðist fyrst og fremst af takmarkalausu frelsi

niðurstaðan úr þessum kosningum þarf að mínu viti að fela í sér skýr skilaboð um að enginn geti orðið svo ríkur og auðugur hér á landi að hann þurfi ekki að taka ábyrgð á samfélaginu með öðrum þegnum þjóðarinnar með því að leggja sitt af mörkun í greiðslu skatta og skyldna að enginn geti verið svo áhrifamikill í þjóðfélaginu að hann þurfi ekki að bera ábyrgð á gjörðum sínum og axla ábyrgð á því sem miður fer

og marka þá stefnu sem menn hafa löngum áður fylgt hverfa aftur til gamalla og gróinna gilda í þjóðfélaginu sem einkennast af frumkvæði af samhjálp og hófsemi með það að leiðarljósi held ég að íslenskri þjóð séu allir vegir færir í framtíðinni